Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le traité de Lisbonne s'applique depuis quatre ans. Il a donné au Conseil européen le statut d'institution communautaire sans changer son rôle. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires, il en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonctions législatives.

Dans la pratique, sous la pression de la crise, le Conseil européen a considérablement étendu son rôle. Il a multiplié les réunions extraordinaires cette vingtaine de sommets dits de la dernière chance il a évoqué, à son niveau, des sujets traités normalement au niveau des ministres et, ce faisant, il a transgressé son rôle pour empiéter sur les fonctions législatives. Il en est résulté confusion, absence de transparence et affaiblissement du contrôle parlementaire. Par exemple, sur la gouvernance économique, le Conseil européen a cru bon, une nuit, de renégocier des dispositions identiques à celles qu'un règlement antérieur avait déjà rendues applicables. Au moment de l'adoption du cadre financier pluriannuel, on a assisté à un véritable hold up législatif, puisque, pour obtenir l'unanimité nécessaire en son sein, le Conseil a prédécidé le contenu de beaucoup de politiques financées par le budget européen. Sur tous ces dossiers, qui sont, par définition, les plus importants, l'absence de dialogue formalisé entre notre Parlement et le Conseil nous a empêchés de jouer pleinement notre rôle de colégislateur établi par les traités.

Il a cherché à prendre en compte du mieux possible les exigences d'information et de transparence et il nous est apparu que le moment était venu, en cette fin de législature, de prendre acte de ces progrès qui ont été accomplis dans la relation entre nos deux institutions et d'aller plus loin pour préparer l'avenir. À la lumière de ces quatre ans d'expérience, il s'agit de procéder à l'amélioration et à la formalisation des relations de travail entre le Conseil européen, d'un côté, et le Parlement européen, de l'autre. Cela peut prendre la forme d'un échange de lettres, de déclarations communes ou d'accords interinstitutionnels, peu importe. Nous faisons cinq propositions majeures. D'abord, nous proposons que toute réunion du Conseil européen soit précédée d'un débat dans ce Parlement, dans cet hémicycle, permettant avant la réunion l'adoption d'une résolution, avec présentation par le président du Conseil européen, lui même, des orientations qu'il propose. Deuxième proposition, faire en sorte que, dans le calendrier, les réunions du Conseil européen aient lieu après les semaines de session du Parlement et non pas avant ou pendant celles ci. Troisièmement, nous proposons que, chaque année, un grand débat sur l'état de l'Union européenne soit organisé en présence du président du Conseil européen, du haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et du président de la Commission, ceci naturellement sans préjudice du débat qui a lieu chaque année actuellement sur le programme législatif de la Commission. Quatrièmement, nous demandons que, chaque fois que le Conseil européen engage un plan d'action ou une procédure susceptible de comporter une dimension législative, le Parlement européen soit associé en temps utile et puisse coopérer à la préparation de ces textes selon la forme appropriée à chacun. Enfin, dernier point qui est très important, le traité de Lisbonne introduit une innovation majeure pour la démocratisation de l'Union. Désormais, le président de la Commission ne sera plus nommé comme un haut fonctionnaire international, il sera issu du suffrage universel, à travers l'élection du Parlement européen. Mais ce progrès essentiel exige que le Conseil européen joue le jeu, qu'il applique l'esprit du traité plutôt que la lettre et qu'il fasse connaître de façon claire, avant le début de la prochaine campagne des élections européennes, comment il entend appliquer le traité en la matière.